mig ekki hafa verið í fararbroddi þess að það eigi að líta á formenn stjórnmálaflokka sem eitthvað öðruvísi en aðra stjórnmálamenn

sjálfstæðisflokkurinn það hefur verið algerlega sérstakur kúltúr þar á bæ varðandi það að borgarstjórinn í reykjavík hann eigi að koma úr röðum íhaldsins og hann sé hálfguð og hann verði síðan gjarnan að formanni sjálfstæðisflokksins og þá sé hann alguð ef menn ná ekki að vera einhver af stóru stjörnum stjórnmálanna gangi þeir ekki í embætti það snýr að hverjum formanni og hverjum flokki fyrir sig að takast á við þessa hluti innanvert hjá sér varðandi samskipti framkvæmdarvalds og löggjafarvalds er það að sjálfsögðu ekki þannig að ráðherrar eða framkvæmdavaldið geti með einhverjum aðgerðum sínum bara tekið sér vald sem þeir ekki hafa samkvæmt stjórnskipun frá alþingi það er í höndum alþingis sjálfs að láta það ekki gerast það er að sjálfsögðu ekki þannig að menn geti bara tekið sér vald en við erum hér með þingbundnar ríkisstjórnir og yfirleitt meiri hluta ríkisstjórnir og þar með er það þannig að það er sami meiri hlutinn á alþingi sem stendur að baki þeim sem fara með framkvæmdavaldið hverju sinni menn geta rætt um kosti og galla þess fyrirkomulags í grunninn og spurt sig að því erum við komin með efasemdir um það yfir höfuð að þannig eigi þetta að vera það er ég í sjálfu sér ekki þó ég viðurkenni vel að þróunin hafi verið mikið áhyggjuefni fyrir okkur íslendinga á umliðnum svona tveimur áratugum eða svo upp úr nítján hundruð níutíu voru gerðar markvissar tilraunir til þess að styrkja alþingi

með því að styrkja þingnefndir og búa til þingnefndasvið og ráða starfsfólk til aðstoðar þingmönnum það var bryddað upp á þeirri nýjung að stjórnarandstæðingar væru formenn í þingnefndum í bland við stjórnarliða þetta var allt slegið af hvenær var það það var í valdatíð sömu foringja og hér voru nefndir áðan davíðs oddssonar og halldórs ásgrímssonar